Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani zbor! Poslansko vprašanje v zvezi s pripravo zakona o zagotavljanju nekaterih nujnih programov Republike Slovenije v kulturi oziroma zakona o kulturnem evru naslavljam na ministra za kulturo, gospoda Dejana Prešička. Slovenski kulturni prostor je bil v preteklem obdobju programsko, infrastrukturno, kadrovsko žal v marsičem tudi razvojno potisnjen na obrobje naše družbe. Dasiravno si ob vsaki državni proslavi naglas povemo, da so kultura, jezik, snovna in nesnovna dediščina temelj osnovna podstat naše državnosti, naše primarno socialno vezivo. Takoj, ko ste nastopili mandat, spoštovani gospod minister, ste napovedali takojšnjo vložitev tako imenovanega zakona o kulturnem evru, ki ga slovenska kultura še kako nestrpno pričakuje in tudi potrebuje, saj se je veljavnost zadnjemu iztekla z letom dva tisoč trinajst. Sprašujem vas, v kakšni fazi je predlog zakona? Kaj so prinesla medresorska usklajevanja? Kakšne so pripombe strokovne javnosti, ključne usklajene rešitve ter seveda kdaj lahko predlog zakona pričakujemo v Državnem zboru? Za vaš odgovor se vam, gospod minister, že vnaprej lepo zahvaljujem. Hvala lepa.